Najlepša hvala poslancu za to vprašanje. Se strinjam, da lahko rečemo petindvajset let na bolj ali manj neuspešna zgodba tega, letališča. Najemna pogodba, ki je bila sklenjena marca dva tisoč sedemnajst za dobo petnajst let z možnostjo petletnega, podaljšanja, s kitajskim najemnikom, bo na predlog tega istega kitajskega najemnika prekinjena, Zakaj, je to pritisk? Ne vem. Na to bo odgovoril, lahko kitajski najemnik. Sama sem bila začudena ob tem, da je pogodba bila sklenjena za petnajst let in pravzaprav se vmes ni nič spremenilo, pa so jo prej kot v v dveh letih, bom rekla, jo želijo, razdreti. Seveda to pravico skladno s pogodbo imajo, država je izpolnila vse, zaveze, ki smo jo s pogodbo dali, tako da jaz mislim, da tožba v nobenem primeru ne pride v poštev. Kakšne so možnosti? Se pravi, novo najemno razmerje, javno-zasebno partnerstvo ali mogoče tudi prodaja Letališča Maribor, s tem da se moramo vsi skupaj vprašati, ali ob obstoječem stanju, kakršno danes je, se pravi brez, sprememb državnega prostorskega načrta interes za promet, kakršenkoli na tem letališču, sploh lahko, zagotovimo. Še enkrat bi rada poudarila, da država je vse pogodbene obveznosti, izpolnila. Jaz sem se srečala s kitajskimi najemniki, ko so oni tudi izpolnili svoje, obveznosti in mi je žal, da so bile obljube tako velikopotezne pa da na koncu pravzaprav, tega, kar so obljubljali, niti v manjšem delu niso realizirali. Kar se tiče prostorskega načrta, bo odgovoril, minister Leben, imava pa, to pa bom povedala zdaj, mislim, da v četrtek, sklican sestanek, skupen, najin, s sodelavci, kjer bomo tudi zelo natančno pogledali, kaj sploh lahko, da ne rečem moramo narediti ob kupici pripomb, ki jih je bilo oddanih.